Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, la sidérurgie reste un secteur d'avenir, n'hésitons pas à le redire. Nos travailleurs de ce secteur ont développé un véritable savoir faire.

Le groupe ferme des sites de production encore rentables mais fait jouer la concurrence entre ces sites pour réorienter leurs investissements et il rejette l'idée de céder les outils, pourtant encore performants, afin d'éviter qu'ils soient repris par un potentiel concurrent.